vyplňují naše životní prostředí a stávají se pro nás fatální hrozbou.

Děkuji Komisi, děkuji paní zpravodajce, jsem velmi rád, že se jasně stanoví nová pravidla pro Evropskou agenturu pro chemické látky. Na druhou stranu, a proto jsem se přihlásil do debaty, prosím Komisi, aby do budoucna byla mnohem více ambiciózní. Do budoucna, pokud chceme tento problém řešit, budeme muset řešit širší zákaz těchto látek a snahu najít vhodné komponenty a vhodné náhrady. Takže prosím do budoucna větší ambicióznost, je to nutné pro naše zdraví a zdraví našich občanů.